contenidos que perpetúan estereotipos sobre la mujer y las personas LGTBI y que, a menudo, conllevan problemas de sanidad pública, como las enormes cifras de adolescentes que hoy padecen anorexia y bulimia. Por ello, queridas y queridos colegas, os llamo a apoyar nuestra enmienda a favor de una directiva europea para terminar con el sexismo en la publicidad.